klukkan þrjú í dag fer fram umræða utan dagskrár um stöðu hestatengdrar starfsemi í kjölfar hrossapestarinnar málshefjandi er háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra jón bjarnason verður til andsvara